forseta hefur borist ósk frá þingflokki samfylkingarinnar um mannaskipti í nefndum samkvæmt sextándu grein þingskapa breytingarnar eru þær að helgi hjörvar taki sæti valdimars l friðrikssonar í félagsmálanefnd og í landbúnaðarnefnd taki einar már sigurðarson sæti valdimars l friðrikssonar og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum